virðulegi forseti það er ekki við hæfi á þessum degi að það skulu vera svo fáir í þingsal við þessa umræðu það er greinilegt að menn skammast sín hafa ekki áhuga á að heyra það sem sagt er vilja ekki taka á vandamálinu sópum þessu undir teppið þetta reddast allt við gerum þetta bara eins og venjulega mætti segja mér að flestir hugsuðu það er gott að þessi umræða fer fram og ég fagna

og ríkisstjórnarinnar á að minnast þessa dags hér brugðust allar þær stofnanir sem gátu brugðist

ráðherrar í þeirri ríkisstjórn sem var við völd og það alþingi sem var hér einnig og þeir þingmenn ég leyfi mér að efast um að nokkurn tíma

að málum hafi verið komið með þessum hætti fyrir alla vega ekki í vestrænu lýðræðissamfélagi að allt stjórnkerfið gæti hrunið eins og spilaborg á nánast einni nóttu þá hljótum við að velta því fyrir okkur hvers

pólitískum tengslum nepótisma og spillingu væri réttara að kalla það þar sem mönnum er klappað á bakið fyrir að vera í réttum flokki þeim er sköffuð vinna í stjórnsýslunni fyrir að vera í réttum flokki jói frændi fær vinnu þarna

alvörulög eða alvörureglur um ráðningar í stjórnsýsluna eins og í nágrannalöndunum kunningjasamfélagið gerði það að verkum að hér hrundi allt það er óþarfi að vera að fara í einhverjar grafgötur með þetta og vísa í það að bankar úti í heimi hafi hrunið eða regluverkið hafi verið svipað og annars staðar og það er kapítuli út af fyrir sig að hrekja þá vitleysu því að regluverkið á íslandi var ekki eins og það var annars staðar daginn eftir að fyrsta stjórn fjármálaeftirlitsins var skipuð át ég hádegisverð með einum af nýskipuðum stjórnarmanni þar þar sem hann sagði mér að hann hefði verið daginn áður skipaður í fyrstu stjórn nýja fjármálaeftirlitsins en það einkennilega var sagði hann að ráðherrann gerði það að skilyrði ráðherrann sem var framsóknarmaður

þetta má ekki gerast aftur honum fannst þetta allt í lagi þetta var háttsettur maður í einni af þeim eftirlitsstofnunum sem átti að hafa eftirlit með fjármálum á íslandi og hann gerði ekki athugasemd við þetta og þáði skipunina í þessari stöðu með þessum skilmálum þá hlýtur maður að spyrja ég hlýt að spyrja mig og ég hlýt að spyrja alla þingmenn og ég hlýt að spyrja forsætisráðherra hvað er hægt að gera til að þetta gerist ekki aftur fjármálakerfið hér starfaði eftir

og prjónuðu inn í hann stífari reglur sumar sem hæfðu hverju landi fyrir sig aðrar sem einfaldlega hæfðu alþjóðlegu umhverfi til að koma í veg fyrir

braskarar gætu spilað á kerfið út og suður allar nágrannaþjóðir íslands gerðu þetta hér var

send til umsagnar hjá fjármálafyrirtækjum þau voru spurð hvort það þyrfti nokkru að bæta við þetta og svarið var nei þetta er fullnægjandi

eins og menn eru búnir að gera í umræðunni hvað eftir annað að hér hafi reglugerðarverkið verið svipað og í nágrannalöndunum það einfaldlega var ekki þannig

nágrannalöndunum frú forseti það hefur verið minnst á það hvað þessi kreppa kostaði okkur þær upplýsingar sem voru í morgunblaðinu í morgun um sextíu og þrjá milljarða til viðbótar úr nýju bönkunum til að kaupa upp ónýt bréf í peningamarkaðssjóðum eru bara enn einn dropinn sem fyllir löngu fylltan mæli það er mikið verk fyrir höndum ef á að vinda ofan af þessu öllu saman þetta er sennilega eitt mesta bankahrun sem átt hefur sér stað í veraldarsögunni ef tekið er mið af hlutfallstölum stjórnmálahrunið sjálft og siðferðishrunið er ekki komið endanlega í ljós það er beðið skýrslu alþingis en miðað við þá embættismenn sem hafa komið fyrir þær nefndir sem ég er í á þinginu þá er ekki mikill hugur

og það voru stjórnendur sviða seðlabankans sem brugðust og það voru vissir starfsmenn seðlabankans sem brugðust nýskipaður seðlabankastjóri kom fyrir efnahags og skattanefnd ekki fyrir löngu síðan þar sem ég spurði hann hvað hann ætlaði að gera í því máli það væri

fjármálastöðugleika á íslandi þegar starfsmenn þess voru ráðnir inn voru þeir á það háum launum að það þurfti að hækka laun bankastjóranna í kjölfarið

kerfi virðulegi forseti getum við ekki búið við áfram þarna verður að taka til

en allir hinir eru enn til staðar líka svona er þetta út um allt í stjórnsýslunni það eru sömu embættismennirnir sem eru við völd sem gefa ráð sem eru að reyna að redda sér fyrir horn við höfum séð þetta í bönkunum í skilanefndunum og þessu verður að taka á líka það er ekki lengra síðan en í morgun að ríkisendurskoðandi kom á fund fjárlaganefndar til að kynna ársskýrslu sína ég beindi þeirri spurningu til hans hvað ríkisendurskoðun hefði gert þegar seðlabanki þjóðarinnar tapaði nærri þrjú hundruð milljörðum nánast á einu bretti hvaða athugasemdir ríkisendurskoðandi hefði gert við starfsemi fjármálaeftirlitsins sem hefði ekki haft neitt eftirlit með höndum heldur hefði allt kerfið hrunið og svar ríkisendurskoðanda var við fórum yfir ársreikningana ríkisendurskoðandi sem starfar með þessum hætti er að mínu mati ekki að finna að sínu starfi og við höfum ekkert við hann að gera ekki neitt ríkisendurskoðandi er varðhundur þingsins og varðhundur almennings gagnvart stjórnsýslunni og þarna verður að taka til nú nýverið er komin út skýrsla um aukið eftirlitshlutverk þingsins ég fagna þeirri skýrslu og þeim sem óskuðu eftir henni og þeirri umfjöllun sem var um hana í forsætisnefnd um daginn þar er mikið hægt að gera til að tryggja að þetta gerist ekki aftur en ég dreg ekki dul á að það er mikið verk fyrir höndum það verður dýrt og það verður erfitt að taka til eins og þarf að taka til það er ekki bara öll stjórnsýslan sem er undir að mínu mati eftir að hafa starfað í stjórnsýslunni í áratug það þarf reyndar að taka þrjú efstu lögin það þarf að taka

það þarf að taka skrifstofustjórana og sviðsstjórana og það þarf að taka deildarstjórana og það þarf annaðhvort að segja þeim upp og endurráða þá annars staðar í stjórnsýslunni eða bara segja þeim upp eða færa til þetta fólk þannig að það geti ekki haldið áfram á sömu nótum og verið hefur íslensk stjórnsýsla hefur ekki starfað með sambærilegum hætti og stjórnsýsla nágrannalandanna við þurfum að koma á kerfi sem tryggir það að þessar stofnanir sem fara með almannafé og skattfé landsmanna fari vel með það og gæti hagsmuna almennings en ekki hagsmuna almennings en ekki hagsmuna þeirra stjórnmálaflokka sem eru í meiri hluta á þingi hverju sinni þetta er hluti af þeirri endurreisn sem er óumflýjanleg og þetta er hluti af þeirri endurreisn sem ég held að evrópusambandið muni krefjast af íslandi að verði gerð ef við eigum nokkurn tíma að komast þangað inn við skulum ekki gleyma því heldur það er fleira sem er undir í þeirri endurreisn sem er fram undan ég er þeirrar skoðunar eins og sumir aðrir að aðkoma alþjóðagjaldeyrissjóðsins að málefnum íslendinga sé orðin til skaða

sem hafa völd innan sjóðsins ég held að það sé kominn tími til og það sé orðin einfaldlega skylda ríkisstjórnarinnar að velta upp plani b með hvaða hætti svo sem það yrði að koma alþjóðagjaldeyrissjóðnum burtu og við munum reyna að leysa okkar mál á skaplegri hátt með ekki eins bröttum niðurskurði og lagt er til í plani alþjóðagjaldeyrissjóðsins því annars mun fara verr ég hef í störfum mínum undanfarin ár áður en ég kom inn á þing starfað fyrir o e c d að verkefnum í afríku og ég þekki sögu þeirra þróunarríkja í afríku sem nú eru fátæk þau byrjuðu öll á nákvæmlega sama hátt og á sama stað og ísland er í dag

ástandið varð verra og verra og verra vegna þess að allar tekjur ríkisins fóru í það að greiða afborganir og vexti og síðar bara vexti því það var ekkert aflögu til að greiða neinar afborganir af og hvað var þá til ráða fjármagn til menntamála var skorið niður fjármagn til heilbrigðismála var skorið niður fjármagn til stoðverka var skorið niður vegir eyðilögðust raflínur

stórfyrirtæki komu inn og sögðu hérna getið þið fengið nokkra milljarða dollara ef þið seljið mér þennan hluta af landinu þið getið þá borgað niður eitthvað af skuldunum eða þá alla vega vextina með þessu áframhaldi frú forseti mun ísland fara þessa sömu leið það er lengra fyrir okkur að fara heldur en fátækari ríki afríku vegna þess einfaldlega að við stöndum betur en skuldirnar sem við búum við eru hlutfallslega ekkert minni þannig að heildarstaðan er sú sama við munum ekki geta staðið undir því að borga hundrað milljarða króna á ári í bara vexti af skuldum það er ekki hægt þess vegna hlýtur enn ein leiðin í endurreisninni að vera fólgin í því að viðurkenna þá stöðu

eða einfaldlega lýsa yfir skuldaniðurfellingu einhliða það er ekkert einsdæmi í veraldarsögunni þær þjóðir sem hafa gert það hafa að öllu jöfnu skuldað miklu minna heldur en ísland hlutfallslega það varð náttúrlega allt brjálað þegar þær sögðu að þær mundu ekki borga allar sínar skuldir og fjármálamarkaðir lokuðust eða buðu þeim í tvö ár kannski þrjú en það er alltaf nóg til af kapítalistum sem þurfa að lána peninga og vandamálið var ekki til staðar nema í tvö eða þrjú ár þá var það gleymt það var gleymt vegna þess að fjármálamarkaðir hugsa fram á við en ekki aftur á bak og íslendingar munu miklu betur vera til þess fallnir og bærir að geta greitt skuldir sínar inn í framtíðina ef þeir skulda minna heldur en ef þeir skulda meira þetta er óvenjulegt fyrir evrópska þjóð að vilja fara þessa leið en ég tel að það sé ein af þeim leiðum sem við verðum að fara til að ná endurreisninni á skrið að endingu langar mig að beina því til forsætisráðherra og ríkisstjórnarinnar varðandi vanda heimilanna því þar er vandinn mestur á íslandi í dag að nýta sér þau samtök sem heita hagsmunasamtök heimilanna það er gríðarlega mikil og vönduð vinna sem fer fram innan þeirra og þau hafa mikinn áhuga á því að leysa skilmerkilega úr þeim vanda sem heimilin standa frammi fyrir og þær bjóða upp á mjög rökréttar og skýrar lausnir á vanda heimilanna sem ég hvet ríkisstjórnina til að